pontból mivel a számos élelmiszer ipari vállalkozót és más érdekelt felet magában foglaló élelmiszer ellátási lánc gyakran hosszú és összetett s mivel a fogyasztók egyre kevesebbet tudnak arról, hogy hogyan készül az általuk fogyasztott élelmiszer,

Akkor azt javaslom, hogy mentsük, ami menthető. A földrablók szíveskedjenek visszaadni a helyi gazdálkodóknak, illetőleg a helyi lakosságnak a földeket.

Állítsuk vissza e helyi élelmiszer előállítást, helyi élelemelőállítást, gazdálkodást, élelmiszer feldolgozást.